Ezzel csak egyet tudok érteni, de nem csak kelet európai országoknak a problémája ez, hogy többet költenek a hadseregre és a titkos szolgálatra, mint az oktatásra és kutatásra.